Alle, die das thematisieren und die die Einhaltung der Menschenrechte einmahnen, werden zu Feinden des Staates gemacht, so wie Pastor Evan Mawarire und viele andere. Sie werden mit fadenscheinigen Argumenten mundtot gemacht.

Es ist alles daran zu setzen, dass sie fair ablaufen. Die Europäische Union muss sich mit Wahlbeobachtern eindeutig positionieren. Vor allem braucht es im Vorfeld der Wahlen aber einen freien Zugang zu Informationen. Restriktionen für soziale Medien müssen aufgehoben werden. Radiolizenzen für private und Community und Non-Profit-Organisationen müssen ermöglicht werden. Vor allem aber muss die Politisierung der Nahrungsmittelhilfe durch die Regierung abgestellt werden.